Señor Presidente, señora Comisaria, se han tomado medidas muy estrictas para combatir el dopaje, que fue el cáncer en los últimos años, y ahora hay que hacer lo mismo con el amaño de partidos, una lacra que afecta a todos los estamentos del deporte deportistas, entrenadores, árbitros y dirigentes. En el informe aprobado por amplia mayoría el año pasado en el Parlamento ya se sugirieron algunas medidas reconocer la propiedad intelectual a los organizadores de los eventos deportivos para que puedan oponerse a las apuestas que no consideren convenientes instar a los Estados miembros a tipificar como delito cualquier tipo de corrupción en el deporte cooperar con terceros países en materia de lucha contra el amaño de resultados y la corrupción en el deporte pedir a Europol que trabaje con grupos de investigación conjunta y que coopere con Eurojust respecto a la corrupción en el deporte pedir a los órganos rectores del deporte que pongan en relación los datos procedentes del Transfer Matching System con los de otros sistemas anticorrupción para establecer un control más eficaz. Pero, sobre todo, la buena gobernanza es fundamental —se ha constatado que el amaño de partidos se produce en gran medida cuando los deportistas no cobran la remuneración que les corresponde—, y también son fundamentales la educación y la colaboración e implicación de las asociaciones de deportistas para que informen a sus compañeros de la gravedad del amaño de partidos. Celebro, señora Comisaria, la iniciativa de la Comisión de adoptar una recomendación sobre buenas prácticas en las apuestas en el año